le PNR. Notre ministre de l'intérieur est venu à Bruxelles dire qu'il voulait un PNR. Cela tombe bien, nous aussi. Mais pourquoi ne dit il pas qu'un certain nombre de députés de sa propre majorité, ici, au Parlement européen, ont freiné l'adoption

dizaines. Alors, je m'adresse au gouvernement français et à tous les gouvernements européens cessez de dire, comme vous le faites depuis Charlie, que vous allez lutter contre le terrorisme. Cessez de le dire et